Szanowni Państwo! Od wielu lat walczymy w Europie z istniejącymi nierównościami pomiędzy kobietami i mężczyznami. Nadal jednak mamy do czynienia z dramatyczną różnicą w wysokości otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Wystarczy sobie uświadomić, że różnice w wynagrodzeniach wynoszą ponad 16, a w emeryturach blisko 40. Jeśli w przypadku pensji możemy mówić o problemie, to w obszarze emerytur mamy do czynienia wręcz z sytuacją kryzysową. Od lat podkreśla się, że podstawowym źródłem tego stanu jest brak równości na rynku pracy. O ile w przypadku zatrudnienia mężczyzn udało nam się osiągnąć cel zakładany w strategii Europa 2020, to w przypadku kobiet postęp jest nieznaczny, bowiem jedynie 63 z nich jest zatrudnionych, a i tak pracują one w znacznej części w niepełnym wymiarze lub na gorszych warunkach. Z ogólnej liczby kobiet około nigdy nie pracowała na oficjalnym rynku pracy, a co za tym idzie, ma problem z nabyciem uprawnień emerytalnych. To nimi w pierwszej kolejności powinniśmy się zainteresować, bowiem znajdują się one niejednokrotnie w dramatycznej sytuacji, zwłaszcza w przypadku rozwodu.